Etheridge doit vraiment tirer la conclusion principale de ce qu'il se passe depuis des mois, c'est à dire que justement si l'Union avait réagi en commun avec des actions conjointes, nous aurions pu faire mieux face à la crise actuelle et nous aurions surtout eu une meilleure gestion.